um farþega og gistináttagjald þetta er þrjú hundruð fimmtugasta og níunda mál á þingskjali fjögur hundruð fimmtíu og níu með þessu frumvarpi er lagt til að tekið verði upp gistináttagjald og farþegagjald eins og ráða má af heiti frumvarpsins tekjum af þessum gjöldum er ætlað að verja til uppbyggingar til viðhalds og verndunar fjölsóttra ferðamannastaða friðlýstra svæða og þjóðgarða

hvað varðar aðgengi aðbúnað og verndun viðkvæmrar náttúru á þeim stöðum sem um er að ræða spár um fjölda ferðamanna á komandi missirum benda mjög eindregið til þess að þeim muni fjölga verulega og umferðin slá öll fyrri met það er að sjálfsögðu fagnaðarefni því að við gleðjumst yfir góðum viðgangi ferðaþjónustunnar en það er hins vegar jafnljóst að forsenda þess að við getum haldið áfram að taka á móti ferðamönnum og sjálf umgengist okkar eigið land með sómasamlegum hætti er að úrbætur verði gerðar á þessu sviði það væri ákaflega dapurlegt ef við benda um í því að fólk sem hingað kemur eða þegar við sjálf erum að ferðast um til þess að njóta íslenskrar náttúru að slíkir aðilar verði fyrir vonbrigðum með þá upplifum vegna þess að það sé sýnilegt að umhverfið sé að drabbast niður og ekki sé umbúnaður um það að fólk geti heimsótt og skoðað vinsælar náttúruperlur

ástandið sé með þeim hætti ég vitna meðal annars í þessum efnum til nýlegrar skýrslu sem fram kom þar sem kortlagt er ástandið á kannski tíu fjölsóttustu eða viðkvæmustu stöðunum í þessum efnum þar sem má segja að ansi mikið sé um rauðar merkingar hvað varðar ástandið á mörgum af þeim stöðum sem laða mjög að sér ferðamenn reiknað er með því að gjöld þessi eins og upp er lagt með skili ríkissjóði um fjögur hundruð milljóna króna eða innheimtist af þeim um fjögur hundruð milljónir í tekjur árlega

og gengið út frá því að þær tekjur sem innheimtast samkvæmt lögunum muni útdeilast að þrír fimmtu hlutum til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða en iðnaðarráðherra hefur þegar mælt fyrir því frumvarpi

tillaga frumvarpsins er að farþegagjald byrji í sextíu og fimm krónur fyrir ferðir sem eru fimm hundruð kílómetra eða styttri en hækki svo smám saman með aukinni vegalengd upp í þrjú hundruð níutíu krónur fyrir hvern farþega vegna ferða sem eru fjögur þúsund kílómetra eða lengri gistináttagjald er lagt á vegna hvers selds sólarhrings í gistingu fyrir hvern einstakling gert er ráð fyrir að innheimta og álagning gjaldsins verði með sama hætti og í virðisaukaskatti lagt er til að gistináttagjald nemi hundrað krónur fyrir hverja gistinótt á hótelum en fimmtíu krónur fyrir hverja gistinótt á annars konar gististöðum það er rétt að fram komi að eftir að frumvarpið leit dagsins ljós hef ég fengið ábendingar frá fagaðilum um að hugsanlega þurfi að einfalda til hægðarauka innheimtu gjaldsins það er að menn voru að reyna að

til dæmis börn og fleiri slíka en hugsanlega kann það að vera flókið fyrir innheimtuaðilana og ég mæli með því að háttvirtur nefnd fari þá yfir það mál sérstaklega hvort unnt er að einfalda framkvæmdina fyrir þá sem við hana eiga að búa en í raun er þetta einfalt hvað varðar innheimtuna sjálfa á gistináttagjaldinu í gegnum virðisaukaskattinn hins vegar er gert ráð fyrir því að rekstraraðilar flugvalla innheimti gjaldið vegna flugfarþega og það ætti sömuleiðis að vera handhægt því að sambærileg eða önnur gjöld eru tekin með þeim hætti en tollstjóri hins vegar innheimti vegna farþegaskipa í millilandaferðum lagt er til að ferjur og flóabátar sem njóta styrks samkvæmt vegalögum og er ætlað að koma í stað vegasambands verði undanþegin gjaldinu að þessu sögðu frú forseti legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar þar sem um innheimtu á tekjum samkvæmt lögum er að ræða